afskaplega merkilegt plagg afskaplega sem hefur að geyma mjög mikið af upplýsingum og þó ég hafi ekki lesið nema pínulítið brot af öllu þessu magni sýnist mér og er farinn að trúa því að þetta sé mjög góð skýrsla hún sé áhugaverð hún sé áhugaverð til aflestrar og hún sé beitt þessi skýrsla er ekki til málamynda eins og margir óttuðust þetta er mjög beitt skýrsla og hún hlífir ekki en við þurfum að nota þessa skýrslu í fyrsta lagi þarf að nota hana til að sækja þá til saka sem brotið hafa lög mjög mikilvægt og það þarf að gerast hratt þetta má ekki dragast of lengi síðan þurfa menn að sjá hvar þeir gerðu mistök og þeir sem gerðu mistök þurfa að gangast við því eða verja sig og biðjast afsökunar þó þeir hafi ekki brotið lög svo þurfa allir íslendingar að læra af þessari skýrslu læra hvernig við þurfum að breyta reglum og lögum þannig að þetta komi ekki fyrir aftur en það er meira frú forseti þetta eru líka mjög mikilsverð gögn og skýrsla fyrir allan umheiminn gífurlegur fróðleikur undirliggjandi gögn eru mjög verðmæt vegna þess að á íslandi gerðist það sem er að frá allan heiminn það er nefnilega þannig segja má að mikil undiralda sé í heiminum ill undiralda og hún brotnaði á íslandi þess vegna eru þessi gögn mjög verðmæt fyrir alþjóðasamfélagið og ég vona að það muni uppgötva hversu mikil verðmæti liggja í þessari skýrslu vegna þess að um allan heim er í gangi ákveðin þöggun ekki bara hér

er mikil við erum með þrískiptingu valdsins dómsvaldið framkvæmdarvaldið og löggjafarvaldið og allir þessir aðilar þurfa að horfa í eigin barm ég ætla að horfa á alþingi þar sem ég er þátttakandi í og ég ætla að biðja þjóðina afsökunar á óvandaðri lagasetningu á alþingi og ég ætla að nefna dæmi um það ég ætla að byrja á því að nefna ræðu sem ég hélt þrítugasta október tvö þúsund og átta það er þrem vikum eftir hrun og þá segi ég með leyfi frú forseta að það sem kannski olli mesta vandanum var krosseignarhald áhættutaka banka og ríkissjóðs fyrirtækja og einstaklinga áhættugleðin var höfð í öndvegi gamlar dyggðir eins og ráðdeild og sparsemi öryggi og lítil áhætta voru sem sagt gleymdar síðan áfram ég ætla ekki að skorast undan ábyrgð ég sem þátttakandi í að semja þessi lög sem hafa brugðist ber vissulega ábyrgð á þessari stöðu ég ber líka ábyrgð á því að hafa ekki minnt nægilega mikið á þessar gömlu dyggðir og ekki staðið nógu ákveðið gegn því sem ég sá vera afleiðingar af gagnkvæmu eignarhaldi þannig að ég skorast ekki undan ábyrgð alls ekki þetta sagði ég síðan segi ég stuttu seinna í andsvari ég hygg að þegar öll kurl verða komin til grafar og ríkið hefur selt sjái menn betur þau mistök sem gerð hafa verið og nú er sá tími kominn frú forseti ríkið hefur selt og ég minnti á að ég hélt fund sem formaður efnahags og skattanefndar um gagnkvæmni eignartengsl í fyrirtækjum og félögum með fulltrúum fjármálaeftirlitsins samtökum fjárfesta kauphöll íslands og indriða h þorlákssyni sem þá var ríkisskattstjóri þann fyrsta mars tvö þúsund og fimm sem sagt vel þrem árum fyrir hrun en því miður áttaði ég mig ekki á því hversu mikil hætta var fólgin í þessu og það eru mín mistök ég ætla að fara í gegnum ákveðið dæmi sem er lög númer þrjátíu og fimm nítján hundruð níutíu og sjö afskaplega ómerkileg frú forseti í áttundu grein segir tvær línur ákvæði fyrstu til annars málsliðar eiga þó ekki við um kaupstarfsmanna félags og tengd félags á hlutum eða kaupum á hlutum fyrir þá þarna var opnað fyrir krana sem olli því að íslendingar fóru að tala um milljarða í staðinn fyrir milljónir og þúsund milljarða í staðinn fyrir þúsund milljónir um þessa grein stendur hið nýja ákvæði er sett með hliðsjón af annarri málsgrein tuttugustu og þriðju grein annars félagsréttartilskipunar evrópusambandsins þannig var nú það síðan mælir hæstvirtur viðskiptaráðherra finnur ingólfsson fyrir þessu um þetta mál var engin umræða ráðherrann hélt þarna hálfrar síðu ræðu og enginn tók til máls þessu var vísað til nefndar nefndin skilaði áliti og það voru sjö línur sagt að gestir hefðu komið og svo framvegis og smáathugasemdir um undir þetta nefndarálit rituðu háttvirtir þingmenn ágúst einarsson valgerður sverrisdóttir steingrímur j sigfússon pétur h blöndal sólveig pétursdóttir einar oddur kristjánsson og þóra sverrisdóttir það er á þessari undirskrift sem ég ætla að biðjast afsökunar frú forseti vegna þess að þetta var ekki unnið í nefndinni vegna þess að það kom frá efta síðan

ræðu hún er jafnstutt og eiginlega ekkert rætt um þetta en hvað var að gerast þarna frú forseti það var verið að opna heimild til þess að hægt sé að lána starfsmönnum til kaupa á hlutum í hlutabréfum það er peningarnir fóru í hring og ég ætla að undirstrika það það er stóra hættan það munaði ekkert um það hvort maður lánaði hundrað milljón þúsund milljónir eða tvö þúsund milljónir það breytti engu og það sem meira gerðist eiginfjárstaða bankans óx vegna þess að lánin taldi hann til eignar sem hann lánaði en hlutabréfin teljast ekki til

kemur fram að enginn gekkst við ábyrgð þar er haft eftir páli hreinssyni formanni rannsóknarnefndarinnar á blaðamannafundi það gekkst enginn þeirra við ábyrgð spurðir um þá stjórnendur sem komu fyrir nefndina í allt gáfu hundrað fjörutíu og sjö manns skýrslu það gekkst enginn við ábyrgð það hrynur heilt kerfi heilt þjóðfélag hrynur og það er bara engum að kenna og það er ekkert að gerast það er enginn ákærður eða neitt mér finnst mjög mikilvægt að menn séu vakandi yfir því hvað er að gerast það er þetta hringstreymi fjár sem gerist með krosseignarhaldi raðeignarhaldi og lánum fyrir kaupum á hlutabréfum sem geta verið mjög löng keðja og það er akkúrat vandinn við þetta og ég færði rök fyrir því í frumvarpi sem var dreift fyrir tveim vikum þar flyt ég rök fyrir því í fylgiskjali eitt að það

bregst þegar hlutafélög fara að kaupa í hlutafélögum eða stofna hlutafélög svo maður tali ekki um þegar þau stofna langa keðju og ég nefni dæmi um það hvernig hægt er að búa til risastóra keðju það er ekkert fjármagn inni en sýnir það að eigið fé allt saman og vera óháð og allt slíkt ég skora á háttvirtu þingmenn að lesa þetta fylgirit eins og fara í gegnum þau dæmi sem þar eru ég las siðferðiskafla skýrslunnar eða byrjaði á því frú forseti og er ekki langt kominn en þar er fjallað um siðferði og það er mjög gott það reyndar gleymast tveir stórir þættir á ábyrgð það var nefnilega þannig að

sem er besta mat sem nokkur banki getur fengið hvernig í ósköpunum stóð á þessu þetta mat gilti þangað til tvö þúsund og sjö um vorið þá voru íslensku bankarnir með langbesta mat í heiminum hvaða ábyrgð bera þessir aðilar síðan vil ég segja að kjánarnir sem lánuðu kjánunum tólf hundruð milljóna fjörutíu milljónir á hvern íslending tvöfalt allar eignir íslendinga hvað voru þeir að hugsa ég vil segja að þessir aðilar báru líka